forseta varð á í kynningu um háttvirtan þingmann hann var að taka til máls um atkvæðagreiðsluna en ekki um tillögu forseta til kvöldfundar þegar tillaga forseta liggur til um í þess orðs merkingu og hann getur náð inn í nóttina